Jetzt versuchen auch viele Kollegen hier, diesen Mangel an Wettbewerbsfähigkeit durch mehr und mehr Investitionen aber, offen gesagt, es sind mehr und mehr Schulden zu lösen.